Madagaskar je tak nejchudší zemí světa, v níž ale naštěstí neprobíhá ozbrojený konflikt. Je také bohužel příkladem země, jejíž nepříliš stabilní politická situace zhoršuje životní podmínky obyvatelstva a ty dále zhoršují politickou stabilitu. Slabá vláda práva nebo omezování svobody slova umožňuje organizovanému zločinu nelegální těžbu a poškozování jedinečné přírody Madagaskaru.

Apelujme tedy na vládu Madagaskaru, aby zaručila dodržování základních práv a svobod, zajistila konání demokratických voleb v roce 2018 a vytvořila tak prostor pro řešení prostřednictvím dialogu a spolupráce.